Si vous parlez de l'état de droit, on va supposer que l'état de droit a été violé.

Il y a des événements qui se produisent en Catalogne. Soit chacun vient à ce débat avec des idées préconçues, et n'a pas l'intention d'en changer, et dans ce cas là, ce débat n'a aucun intérêt. Soit le débat doit être, ce que je pense personnellement, véritablement ouvert, auquel cas il faut ouvrir le débat sur les événements qui se sont produits en Catalogne ou sur la situation en Catalogne il me semble que c'est tout à fait suffisant.